Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ghetta či slumy známe z vlastní zkušenosti. Žijí tam lidé s nejnižšími příjmy, lidé často nezaměstnaní, závislí na sociálních dávkách.

Na ulicích a dvorech se často v těchto lokalitách válejí odpadky. Všechny části zástavby, které jsou společné nebo nejsou ničí, chátrají. Z vlastní zkušenosti víme, že převážně zde žijí marginalizovaná společenství. Ta mohou čítat jen několik rodin či lidí žijících v jednom větším nájemním domě, ale mohou také zabírat celou městskou čtvrť s tisíci obyvateli. Lokalita může být umístěna ve středu města, ale i na periferii nebo dokonce úplně mimo zástavbu obce. Je proto dobře, že navrhovaná změna rozšiřuje možné alokace z evropských fondů do bydlení marginalizovaných skupin a že umožňuje investovat prostředky nejenom ve městech, ale i na venkově, a to jak formou oprav existujícího bytového fondu, tak novou bytovou výstavbou. Jsem ale přesvědčen, že pouhé fyzické investice do infrastruktury problém ghett nevyřeší. To, že se uklidí odpadky, spraví fasáda, zrenovuje vchod do budovy a vymaluje se dům totiž samo o sobě nebude znamenat, že za několik let nebude dané místo vypadat stejně jako dnes. Ghetta nejsou totiž jenom o prostředí, o budovách, ale také o lidech, kteří tam žijí. Měli bychom proto do budoucna hledat cesty, jak kombinovat tyto investice s terénní sociální prací, jak je provázat s podporou zaměstnanosti lidí, kteří v ghettech žijí, a jak zejména mladým lidem umožnit se z pasti sociální chudoby vymanit.